Ringrazio il collega che ha citato la procedura sugli squilibri macroeconomici. Volevo chiedergli, appunto, se non crede che sia arrivato il momento di procedere anche con delle sanzioni verso questi paesi, visto che sono proprio i paesi più rigoristi che chiedono molto spesso ai paesi periferici di rispettare le regole e poi solo loro i primi a non rispettarle, oppure ricevono continuamente raccomandazioni molto blande. Non è il caso di chiederlo al Commissario, visto che è qua e dovrebbe risponderci?